Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die derzeitige Wirtschafts und Finanzkrise diese Strukturkrise zwingt zu nachhaltigen Kontrollen und umsichtigem Haushalten.

Dies kann jedoch keinesfalls auf dem Rücken der einfachen Bürgerinnen und Bürger ausgetragen werden, und ich möchte hier deutlich zu Vorsicht und Verantwortung mahnen!